forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum sem nauðsynlegt er að gera til að innleiða reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur frá tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og fjögur um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd en fyrir þinginu liggur nú frumvarp til laga um innleiðingu á þeirri reglugerð breytingar frumvarpsins miða að því að tryggja að þau stjórnvöld sem fara með framkvæmd þeirra laga sem reglugerðin tekur til og tilnefnd hafa verið af íslands hálfu sem lögbær stjórnvöld hafi þær heimildir sem gerð er krafa um í reglugerðinni markmið reglugerðarinnar er að tryggja eftirfylgni við lagaákvæði á sviði neytendaverndar einkum þegar um viðskipti yfir landamæri er að ræða nefndin leggur til að þær heimildir neytendastofu til vettvangsrannsókna sem mælt er fyrir um í frumvarpinu nái einnig til heimildar neytendastofu til að leggja hald á gögn sem kunna að finnast við vettvangsrannsókn þá leggur nefndin til að nokkur ákvæði falli brott þar sem þau hafa verið færð yfir í annað frumvarp sem hún hefur haft til meðferðar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu á eftir orðunum lög þessi taka til í fyrsta efnismgr fyrstu grein komi og lagt hald á gögn annars til fjórði kafli falli brott háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal birkir j jónsson lúðvík bergvinsson birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson